Die Europäische Union kann von Handelsabkommen und der Mitgliedschaft in der WTO nur dann wirklich profitieren, wenn die Handelspartner sich auch an die vereinbarten Regeln halten.

Der vorgeschlagene Rechtsrahmen erlaubt es der Kommission, Vollzugsmaßnahmen zu ergreifen, wenn die Interessen der Union auf dem Spiel stehen.

Sobald es möglich ist, wirklich effiziente Maßnahmen zu setzen, werden die Drohungen von Seiten der EU auch glaubwürdiger und letztlich auch zielführender sein.